um klukkan hálffjögur í dag fer fram umræða utan dagskrár um miðstöð mæðraverndar málshefjandi er háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir hæstvirtur heilbrigðisráðherra siv friðleifsdóttir verður til andsvara